herra forseti góðir tilheyrendur um þessar mundir er liðið eitt ár frá myndun ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar

hefur ríkisstjórnin lagt fram mikinn fjölda þingmála til að fylgja eftir stefnuyfirlýsingu sinni og hafa nú yfir áttatíu prósent þeirra málefna sem þar eru tiltekin ýmist verið fullafgreidd eða komið í farveg til úrvinnslu þingmál frá ríkisstjórninni eru orðin tæplega hundrað fimmtíu að tölu þar af mörg viðamikil stefnumarkandi mál til dæmis á sviði skóla og heilbrigðismála orku og auðlindamála félags og velferðarmála svo halda vinir okkar í stjórnarandstöðunni því fram að þessi ríkisstjórn sé ekki neitt að gera þvílíkur útúrsnúningur háttvirtur þingmaður á liðnu vori beitti ríkisstjórnin sér einnig fyrir margháttaðri endurskipulagningu í stjórnarráði íslands og ýmsum stofnunum og því umbótastarfi verður haldið áfram út kjörtímabilið ánægjuleg er einnig sú breyting sem gerð var á þingsköpum alþingis í vetur og hefur stórbætt yfirbragð þingsins og vinnubrögð þess herra forseti að undanförnu hefur íslenska þjóðarbúið orðið fyrir ófyrirsjáanlegum búsifjum vegna hræringa á alþjóðamörkuðum þessar hremmingar eiga upptök sín í verðhruni á svokölluðum undirmálslánamarkaði í bandaríkjunum og hafa haft mikil áhrif um allan heim samtímis hefur verð á ýmsum nauðsynjum eins og eldsneyti og matvælum stórhækkað á heimsmarkaði

hefur óhjákvæmilega gætt hér á landi meðal annars í innfluttum verðhækkunum sem munu rýra lífskjör okkar lausafjárskortur og almennt versnandi staða á alþjóðavettvangi leiddi til þess að íslensku bankarnir brugðust við með því að draga úr útlánum auk þess sem svokölluð vaxtamunarviðskipti gagnvart erlendum aðilum nánast stöðvuðust þetta olli mikilli lækkun á gengi íslensku krónunnar það var vissulega reiknað með því að gengi íslensku krónunnar mundi láta undan síga þegar um hægðist í efnahagslífinu enda mat margra að gengi hennar hafi verið hærra um nokkurt skeið en efnahagslegar forsendur gáfu tilefni til hins vegar áttu menn ekki von á þessari viðbótargengislækkun vegna aðstæðna á erlendum mörkuðum en hún hefur valdið því að verðbólga er nú meiri en vænst var á sama tíma og ytri aðstæður þjóðarbúsins hafa versnað að þessu leyti sér fyrir endann á ýmsum viðamiklum framkvæmdum hér á landi bæði í orkumálum og uppbyggingu stóriðju sem og í byggingu íbúðar og atvinnuhúsnæðis af þessu leiðir að óhjákvæmilega mun hægja á hjólum íslensks efnahagslífs á næstunni það var ekki síst í ljósi þessa að ákveðið var við afgreiðslu fjárlaga yfirstandandi árs að auka opinberar framkvæmdir í landinu til að vega upp á móti fyrirsjáanlegum samdrætti í einkageiranum þó að þetta hafi verið gagnrýnt hér á sínum tíma af stjórnarandstöðunni á þetta eftir að koma sér vel síðar á árinu markmið ríkisstjórnarinnar er að leita leiða til þess að sú efnahagslega aðlögun sem nú er hafin gerist án þess að samdráttur verði verulegur og samhliða tryggja sem best atvinnu í landinu þessi staða kallar á samstilltar aðgerðir og samráð stjórnvalda aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga um hvernig megi ná stöðugleika á ný og er það samráð þegar hafið einnig er mikilvægt að efla varnir og viðbúnað þjóðarbúsins út á við eins og unnið er að tvíhliða gjaldmiðlaskiptasamningur milli s seðlabanka danmerkur noregs svíþjóðar og íslands voru mikilvæga skref í því efni frekari aðgerðir til að styrkja erlenda lausafjárstöðu er í undirbúningi og er frumvarp með lántökuheimildum komið til meðferðar hér á alþingi mikilvægt er að allir átti sig á því að lántaka af þessu tagi er ekki hugsuð til að fjármagna rekstur ríkisins eða framkvæmdir á þess vegum heldur til að treysta gjaldeyrisforða þjóðarinnar varasjóð landsmanna háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson virðist ekki hafa áttað sig á þessum grundvallarstaðreyndum né heldur því að það er ekki endilega gert ráð fyrir því að eitt stórt lán verði tekið í útlöndum í þessu skyni heldur er verið að afla ríkissjóði svigrúms og möguleika á að afla sér lánsfjár bæði innan lands og utan í þessu skyni góðir áheyrendur ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að kjarasamningar grundvallist á hóflegum almennum kauphækkunum en jafnframt verulegri hækkun lægstu launa slíkt stuðlar í senn að auknum jöfnuði og betra jafnvægi í efnahagsmálum af þegar ástæðu boðaði ríkisstjórnin víðtækar aðgerðir í skattamálum húsnæðismálum starfsmenntamálum og fleiru til að greiða fyrir gerð kjarasamninga til þriggja ára á almenna markaðnum í febrúar síðastliðinn um helgina var gengið frá nýjum samningi ríkisins og b s r b á mjög ábyrgum nótum og vonandi takast svipaðir samningar við önnur samtök opinberra starfsmanna háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson verður að eiga

hann hefur sýnt gott fordæmi í kjölfar kjarasamninganna í febrúar mun persónuafsláttur hækka um sjö þúsund krónur á næstu þremur árum umfram almenna verðuppfærslu og skattleysismörk hækka þar af leiðandi um tuttugu þúsund krónur á mánuði þá verða

auk þess sem stimpilgjöld falla niður vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign loks verður tekjuskattur fyrirtækja lækkaður úr átján prósent í fimmtán prósent frá og með yfirstandandi tekjuári nýr vandi í efnahagsmálum hefur nokkuð raskað þeim forsendum sem kjarasamningar á almenna markaðnum voru reistir á það er hins vegar mikilvægt að vinna að lausn þessa vanda með sömu meginsjónarmið í huga þannig að niðurstaðan verði til þess að endurheimta stöðugleikann í íslensku efnahagslífi svo fljótt sem verða má í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með því meðal annars að draga úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu fyrsta skrefið í þessa átt var stigið þegar í fyrravor með samþykkt alþingis á lögum sem kváðu á um að atvinnutekjur ellilífeyrisþega eldri en sjötíu ára skyldu ekki lengur skerða lífeyrisgreiðslur þeirra þetta var aðeins eitt skref á langri vegferð í yfirlýsingu ríkisstjórnar frá því í desember síðastliðnum um aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja voru boðaðar frekari aðgerðir sem þegar hafa verið lögfestar og ýmist hafa þegar komið til framkvæmda eða munu gera það nú um mitt ár þannig var skerðing tryggingabóta vegna tekna maka felld niður frá fyrsta apríl síðastliðinn og gamalt baráttumál margra þar með í höfn þá var frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum sextíu og sjö til sjötíu ára hækkað í hundrað þúsund krónur á mánuði frá fyrsta júlí og sama er að segja um frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja jafnframt mun ríkissjóður tryggja að ellilífeyrisþegar með litlar eða engar tekjur úr lífeyrissjóðum fái allt að tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði til viðbótar almennum bótum ákvarðanir núverandi ríkisstjórnar hafa bætt kjör lífeyrisþega um níu milljarða króna þessu til viðbótar er rétt að halda því til haga að í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar var gripið til umfangsmikilla ráðstafana síðast árið tvö þúsund og sex sem fólu í sér miklar kjarabætur fyrir þennan hóp landsmanna góðir áheyrendur um þessar mundir á sér stað á íslandi nauðsynleg aðlögun að breyttum aðstæðum í öryggis og varnarmálum lok kalda stríðsins og brotthvarf bandaríska varnarliðsins ollu því að íslendingar urðu að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi og vörnum og taka frumkvæði að margþættara samstarfi við önnur aðildarríki atlantshafsbandalagsins aðildin að bandalaginu og tvíhliða varnarsamningurinn við bandaríkin er enn hornsteinar öryggis og varnarmálastefnunnar en á þeim trausta grunni hafa verið byggðar stoðir sem munu stuðla að frekara öryggi og stöðugleika á norður atlantshafi sett hefur verið á fót varnarmálastofnun sem mun meðal annars annast rekstur íslenska loftvarnakerfisins loftrýmiseftirlit atlantshafsbandalagsins er hafið með sögulegri þátttöku franskrar flugsveitar og tekist hefur öryggismálasamstarf við noreg danmörku og nú nýlega bretland auk þess sem samkomulag við kanada er í burðarliðnum um leið er starfshópur um áhættumat langt kominn með sína vinnu og íslensk stjórnvöld vekja með virkum hætti athygli umheimsins á öryggismálum norðurslóða í nútíð og framtíð allt þetta gerðist á innan við átján mánuðum og því ljóst að ríkisstjórnin tekur mjög alvarlega þá grundvallarskyldu stjórnvalda í hverju fullvalda ríki að tryggja öryggi og varnir þjóðarinnar á svipaðan hátt endurspeglar framboð íslands til setu í öryggisráði sameinuðu þjóðanna metnað þjóðar sem hefur náð þeim mikilvæga áfanga að vilja vera og geta verið ábyrgur og virkur þátttakandi í samfélagi þjóðanna niðurstaðan verður kunn í október næstkomandi og brugðið getur til beggja vona ef ísland tekur sæti í ráðinu verður skyldustörfum þar gegnt af yfirvegun og látleysi lítils ríkis sem hefur lánast að brjótast úr örbirgð til bjargálna með því að treysta á sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og mikinn mannauð ef atkvæði falla á annan veg geta íslendingar samt verið stoltir yfir því að hafa látið reyna á jafnræði aðildarríkja sameinuðu þjóðanna og hafa haldið fram þeirri grundvallarreglu að jafnt smærri sem stærri ríki eigi rétt á að taka sæti á þessum meginvettvangi alþjóðlegra öryggis og friðarmála góðir íslendingar það er langur og erfiður vetur að baki o g vorið okkar góða grænt og hlýtt er komið ég er kominn með vorið til þín vinur vaknaðu og sjáðu orti snorri hjartarson um vorkomuna það hafa vissulega ýmsir erfiðleikar steðjað að þjóðinni á liðnum vetri en þeir munu víkja til hliðar fyrir betri tíð áður en langt um líður um það er ég sannfærður íslenska þjóðin hefur áður staðið frammi fyrir ytri áföllum og jafnan staðið þau af sér það munum við einnig gera núna góðar stundir